Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar, lieber Herr Ratspräsident! Seit mehr als 22 Jahren bin ich in Albanien mehr oder minder tätig.

Die Regierungen der letzten acht Jahre haben die Weichen richtig gestellt. Wir könnten das, was wir heute besprechen, bereits vor einem Jahr besprochen haben, wenn die damalige Opposition nicht das Parlament boykottiert und so über Monate wichtige Entscheidungen Gesetzesentscheidungen verhindert hätte. Jetzt ist es aber endlich so weit.

Die Opposition hat ihre Rolle angenommen.

Denn diese Verbalinjurien, die von der linken auf die rechte, von der rechten auf die linke Seite ständig gegeben werden, sind unerträglich. Eigentlich müsste man sich dafür schämen. Wir sind in der EVP Fraktion der Auffassung, dass Albanien den Kandidatenstatus bekommen soll, es hat ihn verdient. Das bedeutet nicht, dass es morgen Mitglied wird, das wurde bereits gesagt. Es bedeutet aber auch nicht, dass wir dafür sind, dass wir die Verhandlungen zum Beitritt jetzt beginnen. Deswegen werden wir gegen diese Vorschläge stimmen. Wir werden das Land auf seinem Weg in die Europäische Union tatkräftig und konstruktiv begleiten und hoffen, dass der Rat diese Entscheidung trifft, die von der Kommission vorgeschlagen wurde.